Der Begriff des Übergangs ist heute mehrfach bemüht worden, und ich glaube, dass das genau der zutreffende Begriff für die schwedische Präsidentschaft ist. Sie war eine Präsidentschaft des Übergangs von einem Vertrag, dem Vertrag von Nizza, der sich als völlig unpraktikabel erwiesen hat, hin zum Lissabonner Vertrag, der überfrachtet ist mit Erwartungen, von denen ich übrigens glaube, dass er sie nicht alle wird erfüllen können.

Wir haben heute noch den schwedischen Premierminister hier.

Herr Van Rompuy, der rotierende Ratspräsident, dann der Kommissionspräsident, dann Frau Ashton wenn die alle reden, haben wir wenigstens zum ersten Mal bei den ersten vier Wortmeldungen nicht diesen permanenten PPE Kongress, sondern dann ist Lady Ashton dabei und damit eine anständige Sozialistin, die den Laden aufmischt.

Aber ich danke Ihnen, Herr Langen! Wenn Sie schon wissen, dass Herr Zapatero kommt, haben Sie auch einmal einen guten Beitrag geleistet.

Die schwedische Präsidentschaft war eine Präsidentschaft des Übergangs, aber auch eine Präsidentschaft, die wieder einmal erleben musste, dass die Damen und Herren Merkel und Sarkozy ihre Karten bis zuletzt an der Brust hielten, den amtierenden Ratspräsidenten laufen die Öffentlichkeit sagte Ja, der weiß ja gar nichts, der bekommt ja gar nicht die Enden zusammen und den Preis

Das ist jetzt Gott sei Dank beendet. Das ist der Fortschritt des Lissabonner Vertrages ein bisschen mehr Transparenz im institutionellen Gefüge. Und sicher eines mehr eine gewachsene Macht des Europäischen Parlaments. Eine gewachsene Macht des Europäischen Parlaments bedeutet aber auch für die anderen Institutionen, dass sie damit werden umgehen müssen. Das bedeutet für den Ratsvorsitzenden, dass er die Entscheidungen, die er im Rat vorbereiten will, zumindest die gesetzgeberischen Entscheidungen, mit dem Parlament abstimmen muss. Er ist klug beraten, den Präsidenten des Europäischen Parlaments nicht als Zaungast bei den Ratssitzungen zu betrachten, sondern als den Vertreter einer mächtiger gewordenen Institution wahrzunehmen. Das ist z.

Der Rat ist gut beraten, aber auch die Kommission, wenn sie versuchen, sich auf der Grundlage dieses neuen Vertrags eine Mehrheit im Parlament zu suchen, die den sozialen, ökologischen und finanzpolitischen Herausforderungen, die sie selbst in ihren Programmen formulieren,

Denn für die Gesetzgebung brauchen sie am Ende, wenn sie ihre Initiativen durchbekommen wollen, eine qualifizierte Mehrheit in diesem Parlament. Deshalb ist die Kommission gut beraten, in der gesamten Breite des Parlaments eine Mehrheit zu suchen, was vielleicht nicht damit einhergeht, dass Mitglieder der Kommission stellvertretende Vorsitzende europäischer Parteien sind und damit die Einseitigkeit von bestimmten politischen Tendenzen dokumentieren. Darüber sollten Sie, Herr Kommissionspräsident, ernsthaft nachdenken. Die schwedische Präsidentschaft hat sich viel Mühe gegeben. Das will ich hier gerne konstatieren.

gar nicht so sehr beeinflussen, sondern nur koordinieren kann. Und zwischen Koordinieren und Beeinflussen gibt es einen Unterschied. Einfluss nehmen auf die Kontrolle der Finanzmärkte, Einfluss nehmen auf den Klimawandel, Einfluss nehmen auf die wirtschaftspolitischen Revitalisierungsanstrengungen das kann Europa nur als Ganzes und im Zusammenspiel seiner Institutionen.

Dass die schwedische Präsidentschaft ihn am Ende durchgebracht hat, das scheint mir der große Erfolg dieser Übergangspräsidentschaft gewesen zu sein.